Deshalb herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich bin auch dagegen, dass solche Pläne verwendet werden, aber mit dem ACTA Abkommen hat das nicht allzu viel zu tun.